Mieliście dzisiaj niewielki przykład tego, jaka ekipa dzisiaj rządzi Polską.

Ta debata jest dzisiaj o przyszłości Europy, o przyszłości i bezpieczeństwie naszych dzieci, ich wolności, bo jeśli dopuścimy, żeby gdziekolwiek w Europie rozgościło się bezprawie i łamanie konstytucji, to będzie nasza wina. Jeśli my dopuścimy do tego, żeby gdziekolwiek w Europie łamano kręgosłupy, niszczono niepokornych sędziów tylko dlatego, że nie chcą słuchać partyjnych kacyków, to będzie nasza wina. Jeżeli my tutaj pozwolimy żeby gdziekolwiek w Europie pozwalano na obwinianie niewinnych i uniewinnienie winnych, to będzie nasza wina. Jeśli my tutaj w Europie pozwolimy na to, żeby tego typu propaganda zalewała nas codziennie, to my przegramy Europę i są tacy, którzy mówią, że tego typu ludzie grają w orkiestrze Putina. Szanowni Państwo, to nie jest już orkiestra kameralna, to jest orkiestra symfoniczna, która wkracza do naszej Europy, do naszego domu.